Monsieur le Président, quand on parle aux représentants des pays qui, hélas, tolèrent encore le mariage forcé des jeunes filles, on a souvent droit à la réponse suivante cette pratique est fortement ancrée dans notre culture et dans nos traditions. La présente discussion et le vote de votre résolution devraient contribuer à mettre fin à cette situation exécrable qui, malheureusement, méprise encore les droits humains les plus élémentaires des jeunes filles. Nous ne pouvons, bien entendu, pas faire la loi dans les pays qui tolèrent encore ces pratiques, mais nous pouvons mobiliser des moyens susceptibles d'influer sur leur politique dans nos contacts avec leurs responsables, dans le cadre du dialogue politique avec ces pays, dans le renforcement du système multilatéral, et notamment au niveau des Nations unies, et dans le cadre des accords entre l'Union européenne et les pays tiers.